Vízový kódex je toho príkladom a dohody o liberalizácii vízového režimu ho ešte viac umocňujú.

Chcem zdôrazniť, že pozornosť treba venovať mladým ľuďom, posilniť synergiu Mládež v pohybe a Európsku susedskú politiku, posilniť spoluprácu v oblasti akademického vzdelávania a odbornej prípravy, podporovať výmeny medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, verejno súkromných partnerstiev výskumu a podnikania, k podpore tejto myšlienky bude potrebné nasmerovať granty a generovať programy. Bude potrebné stanoviť flexibilné a zrýchlené postupy udeľovania víz tak, aby liberalizácia vízového režimu pre východné partnerstvá nebola len deklaráciou.